Panie Przewodniczący!

Po niedawnych wyborach, które trudno uznać za spełniające międzynarodowe standardy, doszło do masowych protestów spowodowanych zarówno sytuacją płacową pracowników fabryk, jak i sytuacją polityczną. Doszło do nadmiernego użycia siły

Wzywam też i apeluję do wysokiej przedstawiciel, abyśmy stale monitorowali sytuację. Wierzę, że być może wizyta specjalnego wysłannika ONZ pomoże w rozwiązaniu sytuacji. Co do Laosu, zgadzam się z przedmówcami sytuacja Sombath Somphone'a musi zostać wyjaśniona przez rząd Laosu. Apeluję również do wysokiej przedstawiciel i do państw członkowskich, abyśmy stale monitorowali sytuację.